Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, drago mi je da smo se danas svi složili da je jako važno povećati sredstva za kohezijsku politiku, što je kolega Mureşan rekao ispred Odbora za proračun, da je isto tako jako važno povećanje sufinanciranja, da je važno pojednostavljenje procedura provedbe i da je važno

Ono što je bitno iz aspekta odbor ECON je da su europski fondovi važan izvor financiranja, ali da ne mogu dati rezultata ako nisu dio sveopće politike u državama članicama vezane uz reforme koje će poboljšati uvjete poslovanja, ubrzati procese donošenja odluka, ubrzati donošenje presuda i efikasnost sudstva, efikasnost i rad javne uprave i lokalne samouprave. Bez toga ne možemo imati stvarne i prave rezultate u praksi, a to su gospodarski rast, razvoj i poboljšanje životnog standarda naših ljudi.